În ultimii cinci ani, economia bazată pe internet a reprezentat 21 din creșterea produsului intern brut în statele dezvoltate. În plus, aceasta a dus la îmbunătățirea productivității și a oferit noi soluții la provocările sociale precum îmbătrânirea demografică, incluziunea și educația. Pentru a avea parte de o piață digitală performantă, o condiție sine qua non o reprezintă implementarea unor rețele de comunicații de mare viteză pe întreg teritoriul Uniunii. Deși pe hârtie planurile Comisiei sunt ambițioase, în realitate Uniunea Europeană a rămas în urma concurenților săi în ceea ce privește investițiile în infrastructuri de telecomunicații de generație nouă. În acest sens, consider că trebuie luate măsuri urgente pentru poziționarea investițiilor în rețele de mare viteză în centrul strategiilor naționale de creștere și pentru atragerea de sprijin financiar din resurse private care, alături de fonduri provenite din programele regionale sau din mecanismul Conectarea Europei, să conducă la consolidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurilor informatice de telecomunicații.